Domnule președinte, domnule comisar, vreau de la bun început să mulțumesc tuturor colegilor, indiferent de grupul politic, care astăzi, iată, încă o dată, subliniază alături de raportor că România și Bulgaria întrunesc toate condițiile pentru a fi în spațiul Schengen. De altfel, însăși Consiliul, în 2011, a fost de acord cu verificarea și evaluarea făcută de specialiști și s a constatat că, nu numai că și a făcut lecția cum a spus un coleg, România și Bulgaria au cheltuit, au făcut investiții ca să răspundă regulamentului Schengen.

Ce dorește de fapt Consiliul? De ce mai suntem noi 750 de eurodeputați aici, dacă 27 de state, și nu 27 de state, ci unu, doi, trei șefi de stat decid să încalce un regulament care este foarte clar și pe care cele două state îl îndeplinesc. Aici vorbim de libertatea de mișcare a cetățenilor, vorbim de faptul că sunt pierderi economice și vorbim de faptul că există acum o discriminare clară între state și între cetățenii statelor.

Dacă democrația este cu capul în jos și un Parlament, care are cea mai mare reprezentativitate, are, de atâtea ori, o rezoluție și un punct de vedere legate de acest subiect, dacă o Comisie are un punct de vedere pe acest subiect, dacă evaluatorii și specialiștii spun că îndeplinim condițiile, de ce se inventează motive politice?